È impossibile pensare a una strategia per la montagna che venga calata dall'alto, non potrà mai funzionare, né in Italia né in Austria né in Francia né altrove, per cui certamente ci vuole il principio di sussidiarietà, però attenzione che il principio di sussidiarietà non diventi un altro escamotage per poi non fare niente. La sfida delle montagne deve essere quella di una strategia veramente unitaria. È un arco alpino, deve rimanere un arco alpino con la sua integrità ambientale, culturale, economica e credo che su questo non avremo problemi a condividere l'azione.